Señor Presidente, comisaria, la Unión Europea tiene una nueva oportunidad con este paquete sobre la industria aeronáutica para demostrar que somos capaces, por encima de intereses particulares de algunos Estados, de aprovechar las oportunidades que la Unión abre a nuestros emprendedores, empresas y ciudadanía. Y es por ello necesaria la implantación definitiva del cielo único, la medida que más y mejor puede contribuir a la eficiencia y sostenibilidad de nuestras compañías aéreas. Además, solo juntos podremos, en un mercado global como este, tener alguna opción para evitar la competencia desleal y externa frente a aerolíneas y fabricantes de aviones y componentes, y evitar las malas prácticas interiores que deterioran las condiciones del empleo en el sector y pueden perjudicar la seguridad. Mirando hacia dentro, necesitamos reducir cargas administrativas, integrar el transporte aéreo en un sistema de movilidad integrado que combine, con un billete único, el avión con otros modos de transporte, que integre los aeropuertos regionales en la oferta y que, para atender una demanda creciente y exigente, impulse la innovación a todos los niveles, desde la gestión aeroportuaria a la creación de aplicaciones dirigidas al cliente final. Por ello, señora comisaria, esperamos su propuesta con mucho interés.